Dlhodobo pretrvávajúca diskriminácia rohingskej menšiny v etnickom štáte, v Barme, prerástla do násilia medzi budhistickými a moslimskými komunitami. Obeťami etnických nepokojov sa stali Rohingčania, ktorí sú aj za spoluúčasti miestnych orgánov vyháňaní z krajiny. Preto je potrebné urýchlene komunikovať s vládou Barmy, aby prijala efektívne opatrenia na odvrátenie humanitárnej krízy v tomto regióne. V prvom rade je potrebné zabezpečiť okamžitú humanitárnu pomoc do utečeneckých táborov, aby sa zmiernilo utrpenie utečencov. Súčasne musíme dôrazne požadovať od barmskej vlády, aby uznala rohingské obyvateľstvo za riadnych občanov svojej krajiny so všetkými občianskymi právami, slobodou pohybu, právom na vzdelanie aj prácu. Za finančnú a materiálnu pomoc Európskej únie určenú pre Barmu, musíme požadovať rýchle a účinné kroky barmskej exekutívy na okamžité zlepšenie životných podmienok a postavenia rohingskej komunity.